Aber es muss natürlich auch in der Praxis umsetzbar bleiben, was man beschließt.

Dafür auch der Dank an den Berichterstatter!

Aber der Kompromiss ich sage es noch mal ist tragfähig.